Wir reden nämlich über die 37 jährige Mutter, die am Flughafen gestorben ist und Zwillinge hinterlässt, über die 30 jährige Illustratorin von Kinderbüchern, die die Stadt Brüssel geliebt hat und die in der Metro stirbt, und wir reden über die junge muslimische Lehrerin, die in der Metro auf dem Weg zur Schule war. Drei Beispiele, drei Unschuldige, drei Opfer. Das ist ein Angriff auf uns Europäer, der dort stattgefunden hat. Zunächst an die Opfer zu denken, das ist unsere EVP Zielsetzung. Das Zweite, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist, danke zu sagen dem Feuerwehrmann, der kurz nach den Anschlägen zum Einsatzort kommt, voll verraucht, ohne zu wissen, ob weitere Bedrohungslagen auftreten, und trotzdem hilft, den Krankenschwestern, die lange Überstunden gemacht haben, um den Menschen zu helfen, und den Polizisten und übrigens auch den Soldaten, die vor unseren Einrichtungen hier in Straßburg und in Brüssel stehen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Ein herzliches Dankeschön an all diese Kräfte, die Europa verteidigen! liebe Kolleginnen und Kollegen, Das Dritte, das wir ansprechen müssen, ist die Frage, dass wir Verantwortung tragen. Im Rahmen der Gesetzgebung müssen wir uns die Frage stellen Machen wir genug? Liebe Kolleginnen und Kollegen Nein, es ist nicht genug, was wir machen. Mehr Sicherheit erfordert mehr Zusammenarbeit in Europa. Und deswegen kann die Kommission der zuständige Kommissar Avramopoulos und unser Kommissionspräsident auf die Unterstützung der EVP Fraktion zählen, wenn es um diese neue gemeinsame europäische Sicherheitsagentur geht. Wir brauchen die Vernetzung.

Und die Innenminister tragen eine große Verantwortung, diese Geheimniskrämerei endlich zu beenden. Wir brauchen einen besseren Umgang mit Daten.

Sie werden nicht alle Probleme lösen, aber es ist ein wichtiges Tool, um voranzukommen. Deswegen sind wir froh, dass wir nach langem Drängen jetzt endlich am Donnerstag über die Frage der Fluggastdaten abstimmen werden. Es ist für unsere Ermittlungsbehörden spannend zu wissen, wer regelmäßig nach Syrien, wer regelmäßig nach Afghanistan fliegt. Wir müssen diese Daten haben.

Wir haben derzeit ein Abkommen mit den Amerikanern über die Auswertung von Finanzströmen, das sogenannte TFTP Abkommen. Das heißt, wir offerieren unsere Bankdaten den Amerikanern, damit die auswerten, wie sich Terror finanziert. Ich stelle mir die Frage Warum machen wir das nicht selbst? Warum ist Europa nicht selbst in der Lage, die eigenen Datenbestände auszuwerten und zu wissen, wie sich Terror finanziert?

Ich möchte dies mit europäischen Datenschutzstandards eigenständig in der Europäischen Union machen. Deswegen brauchen wir da mehr Engagement.

Wir haben im Internet Raum für Hass, wir haben im Internet Raum für das Anwerben von neuen Terroristen, das dort stattfindet, für Agitation gegen unsere Prinzipien. Und deswegen sind die Internetkonzerne in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass wir im Internet Spielregeln einhalten. Und wir brauchen eine europäische Struktur eine Vernetzungsbehörde die klar macht, dass im Internet nicht alles erlaubt ist. Wir brauchen diese neue europäische Sicherheitsagentur, und die Kommission wird dabei unsere Unterstützung bekommen. Die EVP ist bereit.

Hass. Und deswegen ist das Wichtigste, was wir als Europäer als Antwort auf diesen Terrorismus geben können, einfach unser Leben weiter zu praktizieren, einfach so weiterzuleben, wie wir es für richtig halten.